To spôsobuje, že deti sú často krát prostriedkom vybavovania účtov medzi bývalými manželmi, respektíve partnermi. Strohým nasledovaním textácie právnej úpravy dochádza k situáciám, kedy súdy členských štátov umožnia rozdelenie prirodzených zväzkov medzi matkou a dieťaťom. Z tohto dôvodu apelujem na príslušné inštitúcie Európskej únie, aby zosúladili stávajúcu legislatívu s čo najväčšou mierou rešpektu ochrany pozitívnych záujmov dieťaťa, nielen